Pravidlá týkajúce sa označovania obsahu detských mliek a potravín pre ľudí so špeciálnymi zdravotnými problémami musia byť striktnejšie a lepšie definované, aby chránili spotrebiteľov.

Jej úlohou nie je zbaviť človeka možnosti výberu, ale zabezpečiť, aby jeho výber vychádzal z jednoznačných, zrozumiteľných a pravdivých informácií. Aj preto si myslím, že reklama na tieto potraviny by mala spĺňať vyššie etické nároky. Prísna kontrola ich dodržiavania by mala byť v prirodzenom záujme samotných výrobcov.